Pani Przewodnicząca!

Ona się rzeczywiście pogarsza nie tylko w związku z wyrokami śmierci, ale również z procesami wobec działaczy praw człowieka czy podejrzeniami o tortury stosowane wobec byłych kandydatów na prezydenta. Wiem, że Pani oraz ministrowie spraw zagranicznych mają tego świadomość, bowiem 23 stycznia podjęliście decyzję o rozszerzeniu podstaw prawnych dla nowych sankcji dla Białorusi. Jednak w tym samym czasie, mimo że zostały nałożone sankcje wizowe na ministra spraw wewnętrznych Białorusi, mógł on podróżować do Francji, wziąć udział w konferencji Interpolu w Lyonie i bezpiecznie wrócić do Mińska. Z drugiej strony, mimo sankcji ekonomicznych, cały ten mijający rok 2011 był rokiem wzrastających obrotów handlowych między państwami Unii Europejskiej i Białorusią. Jak Pani ocenia efektywność obecnych sankcji i czy widzi Pani możliwość wprowadzenia skutecznych sankcji, które powstrzymają białoruski reżim od dalszych represji?